Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim! Upam, da bo epilog te komisije tudi sistemski problem, ki ga imamo vsi skupaj. Očitno kot država preko naših organov oblasti, bi rekel, tudi vlade, izvršilne oblasti in kot zakonodajalci tu na eni strani, ne znamo dobro upravljati in nadzorovati premoženja, ki ga imamo - skupnega. Upam, da bo rezultat tega, da pridemo, da bomo iskali in tudi smernice za sistemsko rešitev tega vprašanja. Mi imamo cel čas problem z upravljanjem SDH, z državnim holdingom našim, imamo z odškodninskim kapitalskim skladom, smo imeli prej razvojnim skladom, imamo tudi problem z javnimi agencijami, imamo tudi problem z gospodarskimi javnimi službami. Vsi vemo, doma, ko smo, da, skozi leta, koliko se nam povišujejo stroški komunalni podjetij rižanskega vodovoda pri nas dol. Postavljajo si prekrasne hiše in talajo krasne plače, nam enostavno stvari uhajajo iz rok in mislim, da je to sistemski problem in tega se bomo mogli lotiti. Po drugi strani smo danes čuli tudi besede od kolegice Dimic, je govorila o neki Švici, da bi lahko bili Švica, kar je težko, ne, ampak govorilo se je tudi o listični sličici nekdaj v Sloveniji. Ne smemo tako grdo govoriti o tistih časih. Jaz sem tudi v tistih časih delu in ustvarjal, naši očetje tudi, naši nonoti in none so znali delati in so ustvarili med drugim tudi Ljubljansko banko, ki je bila močna banka, ugledna v tem prostoru, je znala poslovati in iz te banke so prišli tudi dobri bančni kadri, pol smo pa to banko na podlagi prišepetovalcev kako privatizirati, kako narediti, to banko razbili na dvanajst kosov in nato še s teh kosov, slabo upravljali in dan ljudem. Danes pravijo ta stari bančniki, da niti ene banke ne vodi pravi bančnik, da smo zgubili te, ljudi, ne vem. To smo naredil mi z banke in pol smo, iz bank ob tej privatizaciji, kakor je, prihvatizaciji, kar je bilo še skozi certifikate, pol narejeno, in kar je zdaj še s preprodajo tega premoženja narejeno tudi s to našo, slabo banko. Kam smo pripeljali zadeve? Mene zmeraj srce zaboli, dol, kjer delam pač na obali in kjer sem delal, sem tudi spravil prvi petzvezdnični hotel v slovenskem prostoru in pol so ga prevzeli finančniki, družba za upravljanje. In je končal s par milijoni, mi smo vložili veliko več denarja noter, so to prodali - komu? - nekim Hrvatom, ki ga ne znajo niti upravljati. Ne vem, kako se lahko to dogaja. Izgubili smo blagovne znamke, kot je velike, krasne, kakor je recimo Barcaffe od Droge, z Drogo vred. Cimos je šel. Banko smo prodali Italijanom. En kup stvari smo tako delali, ne vem, ne vem, jaz to ne razumem. In v tistem času je bila tudi gospodarska rast precej višja, kot je zdaj, tako da se ne oziramo nazaj. Jaz pač ugotavljam, kakor poznam ta svet, da smo padli v mlin finančne industrije, ker naša privatizacija je bila tudi finančna. In ta plin nas melje, ta mlin ubija periferne banke. Ta mlin pravi: "Dajte banke nam." Pa veste, s katerega denarja, banke živijo in kaj delajo. Z našega, nas ljudi. In Slovenci smo dobri varčevalci bili in smo še vedno in iz tega denarja oni oplajajo in nosijo pol ta ta denar zunaj. Tako da meni se zdi ta komisija, da je krasna zadeva in smo se zelo poenotili glede tega in mislim, da so nepotrebni napadi sploh na našo stranko, bi rekel, pa tudi drugi, ki so pripravljeni tu sodelovati in delati zraven. Tako da bi tudi prosil malo snovalce z druge strani, opozicijo, da ne napada, ker če hočemo kaj skupaj narediti, moramo skupaj potegniti. Zdaj pa rekel, še še nečesa bi se dotaknil, ki je pa malce bolj občutljiva tema, ne. Jaz sem tudi delal dol, smo imeli probleme z izsiljevanjem, ker sem bil v gostinstvu takrat v tistem času in so se mi privat gostinci pritoževali , da jim da jim ne gre. Veste kaj, mi smo ukinili rajonske policaje, zdaj smo jih uvedli nazaj. Niso imeli več nadzora. In kaj smo mi še naredili? Našo Sovo smo naredili popolnoma brezzobo ...